Signor Presidente, onorevoli colleghi, i giovani che sono scesi nelle piazze di tutto il mondo nelle scorse settimane ci hanno chiesto di agire con urgenza, di fare qualcosa in fretta per uno sviluppo sostenibile. Ecco, l'Europa sta agendo e segna un altro punto a favore dell'ambiente e della lotta all'inquinamento da plastica, soprattutto nei nostri mari, non solo negli oceani ma anche nel Mar Mediterraneo, dove si sono create intere isole di rifiuti. Con questa nuova direttiva vietiamo i prodotti in plastica monouso come i cotton fioc, i piatti e le stoviglie, che sono fra le maggiori cause dell'inquinamento marino, per i quali esistono già alternative disponibili sul mercato, riciclabili e con possibilità di durare più a lungo. Allo stesso tempo incentiviamo anche l'utilizzo della plastica riciclata nei prodotti, fissandone un contenuto minimo, per esempio, per le bottiglie per bevande. Insomma, oggi facciamo un passo importante avanti per la transizione verso un'economia circolare, di cui in Europa abbiamo capito subito e per primi l'importanza per mantenere elevato il livello di crescita e di benessere dei nostri cittadini, proteggere l'ambiente e continuare a essere competitivi nel mondo.